Je n'ai pas l'intention et personne, ici, n'a l'intention de traire la vache britannique. Vous avez payé votre part, comme nous l'avons tous payée.